Señora Presidenta, Comisaria, compartir el control de las fronteras exteriores, terminar con las tragedias en el mar, requiere una Guardia Europea de Fronteras y Costas a la que debemos dotar de medios a la altura de su misión. Coordinando los medios de geolocalización y seguimiento de que disponemos en la EMSA y en la EFCA, aprovechando su conocimiento, vamos a saber mucho más sobre cómo funciona el siniestro negocio de los traficantes de personas, podremos planificar mejor la asistencia a las personas que llegan a Europa, evitar tragedias y prevenir y evitar actuaciones inhumanas contra las personas que se juegan la vida en la mar para llegar a este continente. Hasta que no consigamos frenar los conflictos y la pobreza que expulsan a las personas de sus lugares de origen, tenemos que poner todos los medios materiales y humanos de que disponemos para saber lo que pasa, ordenar la situación y priorizar el rescate de personas en riesgo. Con las salvaguardas y garantías incorporadas al acuerdo se garantiza este objetivo. Y ese es el objetivo también de la enmienda 1 que esperamos aprobar mañana. Ha sido acordada entre el ponente y los ponentes alternativos, detalla el alcance y los límites de esta colaboración y asegura que estas agencias puedan seguir realizando su misión principal y garantizando que cada aspecto de los acuerdos de colaboración sea aprobado por los órganos de control de ambas agencias.